Y, en este sentido, se han planteado dos cuestiones distintas.

Yo quiero recordar a todas sus señorías que llevamos trabajando en este dosier 21 meses, con 77 reuniones y una petición de posponer la votación en comisión en el mes de junio, que se aceptó. La pospusimos en septiembre y la pospusimos en octubre.

Es decir, hemos tenido todo ese tiempo. Pero es que, además, lo que se plantea hoy es reprochar a la Comisión que en 2006, es decir, hace doce años, levantara una prohibición. Evidentemente, eso no implica que no podamos debatir hoy y votar mañana.